Signor Presidente, onorevoli colleghi, per realizzare l'economia circolare, la transizione verso una mobilità a basse emissioni è fondamentale. I sistemi di trasporto europei sopperiscono alle esigenze di mobilità, ma sono anche fonte di innumerevoli problematiche, quali le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico dei centri abitati. Dal 2030, inoltre, il settore dei trasporti diventerà la principale fonte di emissioni di gas a effetto serra in Europa. Occorre un'economia a basse emissioni e seguire una strategia per una mobilità più rispettosa dell'ambiente e della salute dei cittadini. Per raggiungere questi obiettivi, il settore dei trasporti deve migliorare la sua efficienza attraverso tecnologie digitali, tariffazione stradale intelligente e multimodalità. Dobbiamo inoltre incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di energie alternative e veicoli a emissioni zero. Infine, questa transizione avrà un grande impatto sul mercato del lavoro e richiederà una manodopera con nuove competenze, aprendo quindi nuove possibilità di lavoro per giovani altamente formati.